Scopul acestei dezbateri este să discutăm reformele făcute de Republica Moldova în ultimul an și progresul pe drumul integrării europene. De un an de zile, această țară este pe agenda Uniunii Europene pentru că și a îndeplinit angajamentele.

S a lansat dialogul în domeniul drepturilor omului. De asemenea, în septembrie, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Statutul Curții Penale Internaționale. Se negociază intens tratatul de asociere, cu rezultate foarte bune.

Republica Moldova este statul cu cele mai mari progrese din vecinătatea estică a Uniunii. De aceea, cer Consiliului să evalueze acest stat în mod individual, pe baza meritelor sale. Progresul înseamnă voință politică, muncă și dedicație, iar acestea trebuie răsplătite. Am răsplătit Balcanii de Vest pentru măsurile luate. Să procedăm la fel și cu Republica Moldova. În dialogul pe vize, Moldova a avansat mult în toate cele patru blocuri. De aceea cer Consiliului ca la următoarea ședință, din 25 octombrie, să invite Comisia să elaboreze planul de acțiune pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată călători fără vize. Contactul direct de la om la om valorează mai mult decât orice declarație. Transnistria, regiunea transnistreană o soluție este crucială pentru stabilitatea politică și economică a Republicii Moldova și a regiunii. Rolul Uniunii trebuie să fie mai puternic la nivel politic și trebuie să fim prezenți prin proiecte comune cu schimbări vizibile pentru oameni. Finalmente, procesul de integrare europeană a determinat construirea democrației și a libertății într un ritm inexistent în istoria Europei. Să ne uităm la Europa Centrală și de Est cum s a schimbat în ultimii 20 de ani. Și în Balcanii de Vest este pace, iar reformele sunt pe drum. Să facem să fie la fel și în Republica Moldova.